We hebben hier een aantal maanden geleden met grote meerderheid de partnerschaps en samenwerkingsovereenkomst verwelkomd. De onderhandelingen voor het vrijhandelsverdrag zijn afgerond en met de ASEAN delegatie hebben we een tijd geleden een heel constructief bezoek aan Vietnam afgelegd.

Dan heb ik het met name over een aantal onderwerpen die terecht in deze resolutie waar we vandaag over stemmen, worden onderschreven het onderdrukken, intimideren en vervolgen van bloggers activisten, het onderdrukken van religieuze minderheden en het gebrek aan persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.